Pero quiero rendirle un homenaje en el sentido de que todo el mundo sabe que no era de mi familia política y sin embargo, tanto la suya como la mía compartimos una serie de valores que se vinculan con el asunto que estamos discutiendo esta mañana el respeto a los derechos humanos, el respeto a la condición humana. La condición humana se puede violentar de distintas maneras, por distintas causas de desigualdad, por distintas faltas de respeto a los derechos fundamentales, y una de ellas, desde luego, tiene que ver con la libre decisión de orientación sexual de cada una de las personas. Por tanto, creo que cuando estamos pidiéndole a Rusia que respete el Estado de Derecho, no estamos defendiendo solamente los derechos de un número determinado de personas, sea mayor o menor, sino los derechos de todos, porque es la condición humana la que se pone en riesgo cuando se violentan esos derechos. Por tanto, yo impulso, apoyo, animo el trabajo que está haciendo la Comisión y el señor Lambrinidis. Y tenemos que dejarle claro el mensaje a Rusia ―que es un vecino importante, como usted acaba de señalar― de que toda nuestra relación es una relación global, y en esa relación global no solamente están los intereses económicos o energéticos están fundamentalmente los valores que defendemos en la Unión.